La Unión Europea podría dejar de producir esos 80 millones de huevos, esos 2 millones de toneladas, y solamente conseguiríamos que fueran cubiertas por importaciones procedentes de países terceros, cuyos estándares de bienestar animal son muy inferiores a los de la Unión Europea, si no actuamos con mucha inteligencia. Esta Directiva de 1999, que obliga a aumentar el espacio de las jaulas de las gallinas ponedoras, nos exige que actuemos con inteligencia y con visión posibilista, porque, si no, solo conseguiremos debilitar la producción europea y dar oportunidades extras, oportunidades comerciales, a países terceros, en los que el espacio por ave es infinitamente inferior al que actualmente tenemos en la Unión Europea. Es una Directiva que requiere muchísimos esfuerzos de los productores europeos ―solo en España podemos entender que el coste se eleva a unos 600 millones de euros―, pero no hay que olvidar, además, que tiene un impacto económico que se extiende a la industria del ovoproducto y a la industria alimentaria en general. Pido, por tanto, el apoyo de sus Señorías a la enmienda del Grupo Popular al apartado 2, en la que se pide buscar una solución al menos para las explotaciones responsables, de industriales responsables, que están procediendo a la transformación de sus explotaciones y que en enero de 2012 ya la habrán terminando. Hay que apoyarles en la transformación de esas instalaciones y darles tiempo para que finalicen ese proceso, evitando así un perjuicio irreparable para las granjas, e impedir que, de la noche a la mañana, se produzca una situación de carestía en el mercado comunitario, aumentando consiguientemente los precios al consumidor. Se trata de respetar la Directiva, de dar una oportunidad a la industria del huevo y del ovoproducto, así como de respetar también el derecho del bienestar animal y el derecho de los consumidores a un precio razonable.